þessu furðulega kerfi sem við höfum komið hér á sem byggir á mjög vafasömum áætlunarbúskap í undirdjúpunum

hvað er áætlað að hrefnustofninn í miðhluta atlantshafsins sem heldur sig við ísland éti mikið af botnfiski árlega kannski sjá menn ekki alveg samhengið á milli kvótakerfisins og þessara fyrirspurna en ég reikna með því að svarið við þessari fyrirspurn verði gríðarlega mikið af botnfiski það hefur verið reiknað út að hrefnustofninn einn og sér éti vel yfir á aðra milljón tonna árlega af fiski kannski er eitthvað lítið af því botnfiskur en samt sem áður er um gríðarlegt magn að ræða það má líta til þess að spendýr hafsins hvalir og selir

af sjávarfangi heldur en maðurinn er að taka afli á síðasta ári var eitthvað um eins og hálfa milljón tonna þannig að hér er miklu meira magn sem þessir spendýr og fuglar himinsins eru að taka þannig að ef menn líta á orkuflæðið í hafinu þá sér hver maður sem lítur á þetta að þar sem áhrif mannsins eru mjög lítil miðað við þessi áhrif sem spendýrin eru að hafa en gleymum því ekki að þetta eru samt sem áður aukaleikarar spendýrin og fuglarnir aðalleikararnir í þessu samspili og orkuflæðinu eru fiskarnir sjálfirsem éta hverjir aðra og mér finnst að hæstvirtur sjávarútvegsráðherra ætti að skoða þessa umræðu og lita til þess að þegar við sjáum það að þessar háu tölur sem spendýrin eru að éta hvað eru menn þá að standa niðri á bryggju og mæla upp úr trillunum fiska upp á einhver kíló með ærnum eftirlitskostnaði það er verið að telja upp úr bátunum og menn eru að leigja jafnvel veiðiheimildir fyrir háar upphæðir í einhverju kerfi sem stenst enga líffræði þegar hlutirnir eru skoðaðir raunsætt við erum að taka miklum mun minna heldur en spendýrin og fuglarnir sem samt sem áður eru aukaleikarar og þess magn er þessi ofstýring og stjórnin sem sjálfstæðisflokkurinn hefur staðið fyrir algerlega óskiljanleg